Comisia Europeană pregătește documentul Cartea verde privind pensiile, prin care executivul european va căuta să stimuleze dezbaterea pe tema unei strategii europene a pensiilor. Liniile principale ale acestei strategii trebuie să urmărească soluționarea problemelor demografice și bugetare cu care se confruntă statele membre.

Independent de situația politică din statele membre, prioritatea majoră a unei astfel de strategii trebuie să o constituie garantarea unui standard de viață decent celor care s au retras din viața activă. Nu trebuie să uităm că pensionarii constituie un grup social captiv. Aceștia nu mai au de multe ori posibilitatea de a opta pentru o sursă alternativă de venit, precum angajarea, din cauza vârstei înaintate și, de aceea, insist ca această prioritate să fie principalul obiectiv al acestui document.